Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je ne conteste évidemment pas le processus démocratique et transparent qui a abouti à l'adoption de ces différentes directives sur l'ouverture du marché postal. Je ne conteste pas plus le fait qu'il faut veiller à leur application mais je pense qu'il est tout aussi démocratique et transparent, à un moment donné, d'évaluer concrètement les effets d'une directive et les effets de son application. Je pense qu'il y a sans doute des nuances entre les États membres mais je ne crois pas qu'on puisse parler d'amélioration du service ou de meilleure accessibilité pour les citoyens européens du service postal.

Je me réjouis qu'il y ait un groupe de régulateurs mais je voudrais voir clair sur les bonnes pratiques en termes de régulation, il y a beaucoup de défauts dans le système. Enfin, sur la question de l'emploi européen, je rejoins mon collège El Khadraoui pour mettre en évidence à quel point les nouveaux emplois créés sont des emplois précaires et la perte d'emplois est plutôt la règle.

Ce ne sont pas les objectifs que vous aviez fixés ou que d'autres avaient fixés. Il est grand temps d'évaluer avant de poursuivre la fuite en avant et, justement, de faire un plus grand écart encore entre les citoyens européens et leurs services postaux.